Je tiens également à me joindre à Bernd Lange sur les remerciements qu'il a formulés à l'intention de la Commission européenne, parce que nous avons pu travailler ensemble pour modifier la proposition initiale et la rendre effectivement obligatoire, malgré les nombreux freins qui existaient au sein des différentes discussions. La législation a mis au cœur du mécanisme la reconnaissance des schémas industriels, qui sont vraiment un élément clé au niveau de la législation. Or, on a vu éclater un scandale de corruption et de blanchiment d'argent, en 2016, sur la raffinerie et les métaux pourtant certifiés dans un schéma industriel LBMA jusqu'en

Premièrement, au vu de ce manque de transparence des schémas industriels, allez vous exiger de ceux ci qu'ils s'alignent entièrement, comme nous l'avons demandé lors des négociations, sur les principes de l'OCDE, à savoir la déclaration publique et détaillée pour donner accès à l'entièreté de l'information? Deuxièmement, allez vous faire des analyses approfondies par des pratiques d'audit, par sondage, dans le cas de ces schémas industriels?

C'est vraiment essentiel de garantir l'efficacité de ces schémas si on veut garantir l'efficacité de la législation. Je viendrai maintenant sur les mesures d'accompagnement.